forseti vill láta þess getið að tvær utandagskrárumræður verða í dag hin fyrri hefst nú strax á eftir og er um geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga málshefjandi er háttvirtir þingmenn þuríður backman hæstvirtur heilbrigðisráðherra siv friðleifsdóttir verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan ellefu árdegis og er um aðgerðir gegn ofsaakstri í umferðinni málshefjandi er háttvirtur þingmaður hjálmar árnason hæstvirtur samgönguráðherra sturla böðvarsson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor